Najlepša hvala za, vprašanje! Sem vesela, da bom, lahko pojasnila hkrati pa tudi, bom rekla, malo žalostno, ker ta projekt do danes ali pa do zdaj ni tekel tako, kot bi si želeli. Pa na začetku mogoče še ena majhna razlika, ta projekt Zero, to je zmanjševanje energetske revščine občanov, ki ga izvajajo na Eko skladu, se izvaja s pomočjo energetskih svetovalcev mreže En svet. Namen projekta je opraviti določeno število asistenc, okvirno tristo obiskov letno pri ciljni skupini občanov. Začel se je v letu dva tisoč štirinajst, v Zasavju in Prekmurju in se nato razširil na območje celotne, Slovenije. Glede na identificirane potrebe prejmejo občani pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so varčne sijalke, tesnila za okna, v skupni vrednosti do petdeset evrov, ki jih svetovalci po potrebi tudi brezplačno namestijo. Teh pet milijonov, o katerih sprašujete, pa so sredstva, ki so zagotovljena v operativnem programu evropske kohezijske politike za obdobje dva štirinajst do dva tisoč dvajset za reševanje energetske revščine s subvencioniranjem ukrepov učinkovite rabe energije v približno ali pa, v petstotih gospodinjstvih z nizkimi prihodki, kar pomeni, deset tisoč evrov na, gospodinjstvo. Namen izvedbe ukrepov je zmanjševanje naraščajočega problema energetske revščine za gospodinjstva, ki se soočajo s tem problemom. Za dosego namena so predvideni naslednji upravičeni ukrepi, se pravi, izvedba energetsko učinkovite obnove ovoja stavbe, stanovanja, ki zajema zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in ali izvedbo toplotne izolacije, izolacije izolacijo stropa, proti neogrevanemu prostoru izolacija podstrešja, optimizacija ogrevalnega sistema, zamenjava energetsko potratnih porabnikov z energetsko varčnimi porabniki, na koncu tudi energetsko svetovanje, izvedbena pomoč, informiranje in komuniciranje. Na Ministrstvu za infrastrukturo so do sedaj izvedli vse pripravljalne aktivnosti in pripravili celotno zasnovo projekta Izvedba ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za odpravo energetske revščine. Tako je predvideno, da bi v letu dva tisoč devetnajst se lahko, izvedla bi se lahko izvedli ukrepi za odpravo energetske revščine v cirka petdesetih gospodinjstvih in s tem, realiziralo deset odstotkov ciljev, tako na finančnem kot vsebinskem področju. V naslednjih letih do leta dva tisoč dvaindvajset pa bi letno izvedli za približno ena cela en milijon evrov investicij in na takšen način, bom rekla, plasirali oziroma uporabili vsa razpoložljiva evropska sredstva. Mogoče še, zakaj je bila prvotno za izvedbo tega projekta oziroma programa predvidena, družba Borzen, in zakaj je bilo potrebno, spremeniti izvajalca tega, ukrepa, do spremembe izvajalca, se pravi, iz Borzena d. o. o. na Eko sklad je prišlo zaradi vprašanja oprostitve plačila dohodnine za upravičene prejemnike nepovratnih sredstev. Borzen d. o. o. je gospodarska družba, Eko sklad je javni sklad in očitno, takšno je bilo tolmačenje Finančne uprave Republike Slovenije, je, da če gre preko javnega sklada, se to ne šteje, oziroma, ljudje, ki bi to dobili, jim ne bi bilo treba plačati dohodnine, če bi pa to izvajala gospodarska družba, se pravi Borzen d. o. o., bi pa ljudje, ki bi dobili ta nepovratna sredstva od tega, morali plačati še, dohodnino, kar je seveda tudi z mojega vidika ne bi bilo prav.